Rzecz w tym, że ta pierwsza Rosja, Rosja państwowa, to Rosja, która konsekwentnie używa siły, przemocy, łamie prawa człowieka. Ta druga wydaje się być Rosją słabą. Jest słabą także dzięki bezczynności i swoistej bezsilności Unii Europejskiej, bo główne kraje Unii Europejskiej często stosują podwójne standardy wybierają kraje, gdzie potępiają łamanie praw człowieka, a wolą milczeć